În sectorul aviației, cel mai important aspect este finalizarea cerului unic european pentru că va propune o schemă de performanță care va aduce transparența prețurilor. Există drepturi ale pasagerilor acum în toate domeniile de transport.